Les États membres et le Conseil ne peuvent se cacher derrière les traités. La honte ne suffit pas, Monsieur le Ministre. Les États membres doivent mener les enquêtes. Nous voulons la vérité, car c'est le seul moyen pour éviter que de tels faits se reproduisent, pour que les victimes aient enfin droit à la justice.

Enfin, je voudrais profiter de cette intervention pour regretter que, contrairement aux promesses faites par le président Obama, la prison de Guantanamo ne soit toujours pas fermée et que des hommes y croupissent, en dehors de toute légalité.